Ich freue mich zunächst mal, dass der Kollege Böge aus dem Ausschuss für internationalen Handel nochmals die globale Dimension des europäischen Vergaberechts deutlich gemacht hat. Und es ist ein guter Moment für mich, darauf hinzuweisen, dass die Schwellenwerte, die wir in der Europäischen Union haben, die auch in Deutschland festgesetzt werden, nicht von der Europäischen Union festgelegt werden, sondern aus dem abgeleitet werden, und deshalb bestehen und deutlich machen sollen, dass die europäische Wirtschaft anders als mancher Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika eben nicht alleine als Mittelpunkt sieht, sondern eine gewisse Offenheit der Märkte sicherstellen will, damit eben gerade unsere Firmen auch in anderen Märkten auf die gleiche Offenheit hoffen dürfen. Und da sollten sie auf Dauer nicht nur darauf hoffen dürfen, Frau Kommissarin, sondern da müssen wir noch mehr Druck dahinter bringen, dass tatsächlich auch andere Länder ihre Märkte genauso stark öffnen, wie wir unsere Märkte geöffnet haben.

Deswegen mein dringender Appell an alle Vergabebehörden nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sich genau zu überlegen, welche Bedingungen in die Ausschreibung aufgenommen werden, um am Ende tatsächlich das beste Angebot zu bekommen und nicht hinterher darüber zu klagen, dass wieder das billigste Angebot genommen wurde, und bestimmte rechtliche Schwierigkeiten im Nachgang bestehen. Ich glaube, Frau Kommissarin Sie haben zu Recht darauf hingewiesen dass wir mit der Digitalisierung im Bereich des Vergaberechts und da ist Portugal ein leuchtendes Beispiel noch viel Flexibilisierung und Transparenz schaffen können.